því tónninn var mjög skýr það var alger uppgjöf í ræðu hæstvirts forsætisráðherra og ef einhver á að telja í þjóðina bjartsýni og kraft þá er alveg ljóst að það verður ekki hæstvirtur forsætisráðherra og þetta var enn ein staðfestingin á því ég vil á þessum fáu mínútum sem ég hef fara aðeins yfir nokkra þætti þessa máls í fyrsta lagi vek ég athygli á því

gleymdi að vísu að setja fyrir aftan djók því væntanlega hefur það átt að prentast við vitum ekki enn virðulegi forseti núna eftir allan þennan tíma þá vitum við ekki stöðuna á samningunum milli gömlu og nýju bankanna við vitum ekki á hvers virði einstaka lánaflokkar voru keyptir á milli gömlu og nýju bankanna og af hverju vitum við það ekki það er vegna þess að hæstvirt ríkisstjórn hefur gert allt það sem hún hefur getað til að koma í veg fyrir að þær upplýsingar berist fyrir þing og þjóð og ég spyr bara einfaldra spurninga væri ekki betra virðulegi forseti ef við töluðum um þau mál út frá staðreyndum væri þá ekki betra hver hagnast á því að við vitum ekki enn þá sannleikann í því máli og ef einhver er að velkjast í vafa um þetta þá get ég upplýst þá aðila sem hafa áhuga á því hver saga fyrirspurna hefur verið í þessu máli það hafa ég og fjölmargir aðrir háttvirtir þingmenn spurt í þinginu með skriflegum og munnlegum fyrirspurnum í ofanálag fór ég fram á það að fá samningana milli gömlu og nýju bankanna það var allt reynt í háttvirtri fjármálaráðuneyti að koma í veg fyrir að ég fengi þær upplýsingar kallaðar til lögfræðingar utan úr bæ og ég veit ekki hvað það endaði með því að ég fékk þá samninga án þeirra fylgigagna sem beðið var um en í fylgigögnunum eru upplýsingar án er ég að reyna að fá þessar upplýsingar og það væri fróðlegt að heyra það í umræðunni hvort þeir aðilar sem helst um þessi mál véla og ráða hæstvirtur forsætisráðherra og fyrrverandi hæstvirtur fjármálaráðherra sem nú gegnir slatta af ráðherraembættum hvort það sé einhver von á því að við fáum þessar upplýsingar þannig að við getum í það minnsta rætt um þann þáttinn út frá staðreyndum í öðru lagi

og það er alveg sama hvaða tölur menn skoða í þeim efnum ég held að menn séu sammála um þær tölur sem liggja fyrir um hverjar niðurfærslurnar hafa verið þá hafi þær komið ekki vegna aðgerða

nánar tiltekið er hundrað fimmtíu milljarðar króna af leiðréttingum og lánum hefur komið út af endurútreikningi erlendra fasteignalána og bílalána hundrað fimmtíu milljarðar sem dómstólar hafa ákveðið eða réttara sagt dæmdu ákveðinn lánaflokk ólöglegan og þarna er lunginn af niðurfærslunni af lánum til heimila það er til þessara einstöku lánaflokka út af þessum dómum virðulegi forseti eru þetta góðar fréttir þetta eru auðvitað góðar fréttir að því leytinu til að það er mjög gott að þessi lán skyldu vera leiðrétt en við ræðum mikið og það er fullyrt í þessari skýrslu að allt svigrúm bankanna ég vek athygli á því það er fullyrt að allt svigrúm bankanna sé uppurið það er áhugavert vegna þess að þessir lánaflokkar vor keyptir sem gölluð vara þannig að ef menn eru búnir að fylla út búnir að nýta allt svigrúmið sem var til staðar í nýju bönkunum þá þýðir það að gallaða varan gekk þá hinn á hin lánin það bara segir sig sjálft hér hafa menn oft rætt um vanrækslu og það hafa verið allra handa kenningar um það flestar frekar óljósar hvað vanrækslan er en hér erum við án nokkurs vafa að tala um skýra og klára vanrækslu hjá hæstvirtri ríkisstjórn þegar gengið er þannig frá samningum að það er kippt lánaflokkum úr gömlu bönkunum yfir í þá nýju án nokkurra fyrirvara bara heimilisþátturinn er hundrað fimmtíu milljarðar núna og það á eftir að reikna aftur engir fyrirvarar þannig að bara reikningurinn varðandi heimilislánin þá ætti eftir með fyrirtækjalánin eru hundrað fimmtíu milljarðar hér erum við að tala um hreina og hægt forsætisráðherra um að dregið hafi úr vanskilum ég er með upplýsingar úr vanskilaskrá og ég ætla að fara aðeins yfir það núna eru tuttugu og sex þúsund og níutíu og sex

vanskilaskrá er það sem einstaklingar komast í í miklum vanskilum í það minnsta níutíu daga vanskilum vanalega hefur það verið þannig að farið hefur verið í innheimtuaðgerðir sem ekki gengu eftir hvenær skyldi þetta hafa verið hærra aldrei það er búið að fjölga núna frá þeim tíma sem var búið að lofa velferðarbrúnni um níu þúsund sex hundruð manns eða frá haustinu tvö þúsund og átta tæplega tíu þúsund manns og bara til að setja þetta í eitthvað samhengi þá er þessi tuttugu og sex þúsund og níutíu og sex um sextán prósent af fólki á vinnumarkaði

nú er það auðvitað þannig að það er ekki hægt að bjarga öllu það er ekki hægt að gera allt fyrir alla og það er augljóst þegar menn skoða vanskilaskrá að þrátt fyrir að verið hafi betri tíð í efnahagsmálum þá er samt fólk á vanskilaskrá þó það sé auðvitað færra en ég verð að viðurkenna að ég mundi ætla að ríkisstjórnin ætti að taka þessar tölur aðeins meira alvarlega og ég held að það sé ekki góð leið að segja að þegar er fólksflótti úr landinu þegar er lágt atvinnustig að segja að staðan sé eitthvað allt öðruvísi og ég held að það sé ekki góð leið virðulegi forseti að koma hér og segja að það hafi dregið úr vanskilum þau hafi aldrei verið fleiri á vanskilaskrá og það getur hver fengið þessar upplýsingar úr þeim fyrirtækjum sem um þessi mál fjalla virðulegi forseti fyrir kosningarnar síðustu lofuðu samfylkingin og vinstri grænir velferðar og þeir lofuðu öllu fögru það hefur bara einfaldlega ekki gengið eftir leiðréttingin á lánunum hefur komið til vegna þess að lán voru ólögleg og það er auðvitað gott fyrir það fólk sem fékk þessi ólöglegu lán og þau fyrirtæki en það kemur þá væntanlega þó að við vitum það ekki vegna þess að við fáum ekki upplýsingar um það væntanlega niður á því fólki sem var með annars konar lán og fær ekki leiðréttingar á sínum lánum virðulegi forseti það eru ýmsar leiðir sem hægt er að fara í þessum lánum til að laga hlut þeirra sem um er að ræða fyrst mundi ég ætla að það væri gott að fá upplýsingar þannig að við vissum um hvað við værum að tala og munum við kalla áfram eftir því ég held að það sé skynsamlegt að samþykkja lyklafrumvarp svokallað í það minnsta í einhvern tíma til að styrkja stöðu skuldara sem eru að berjast við lánastofnanir og ég held að það sé alveg hægt að réttlæta það miðað við þessa stöðu sem er í gangi núna sömuleiðis held ég að það sé skynsamlegt að skoða þetta í samhengi með lífeyrissjóðina af mörgum ástæðum og það eru kannski einhver sóknarfæri í því virðulegi forseti en sem betur fer er aldur landsmanna að lengjast mun ég við annað tækifæri ræða þær hugmyndir betur en ég held að versta leiðin í þessu sé að neita að horfast í augu við vandann því þá er alveg öruggt að menn munu ekki taka á honum